È questa la sintesi del delicato scenario che si è aperto in Zimbabwe dopo 37 anni di dittatura di Robert Mugabe. Sembrerebbe impossibile immaginarsi un peggioramento della situazione dopo quarant'anni di tirannia, fame e sangue, ma il presidente Mnangagwa sta gettando le basi per riuscire nella difficilissima impresa. Ex vicepresidente di Mugabe, Mnangagwa, detto il coccodrillo, è stato associato ad alcune delle peggiori atrocità commesse sin dai tempi dell'indipendenza, e oggi le sue forze di sicurezza sono tornate a sporcarsi le mani con 17 morti, 343 feriti gravi e svariati casi di tortura e stupri. Nel frattempo l'opposizione viene decimata migliaia di manifestanti sono stati incarcerati, compresi bambini di nove anni, e processati anche sommariamente, peraltro. Molti altri restano detenuti in assenza di processo. Io mi chiedo cosa sia realmente cambiato in Zimbabwe. Quello che sicuramente è rimasto uguale è il disprezzo dei diritti umani e l'annientamento delle opposizioni. Per questo dobbiamo invitare l'Unione africana a includere la crisi dello Zimbabwe come punto prioritario nella prossima sessione ordinaria del suo Consiglio esecutivo.